In dit huis hebben we daar ook al eerder over gesproken in september vorig jaar, en omdat er toen nog vragen bleven, hebben we samen met andere europarlementariërs een brief gestuurd om verduidelijking.

In het werkprogramma van de Commissie lees ik dat de Commissie in 2013 een wetgevingsvoorstel over de wederzijdse erkenning van de effecten van bepaalde akten van de burgerlijke stand gaat opstellen.

2013? De Commissie heeft aangekondigd noodzakelijke actie te ondernemen, als de diensten de Litouwse wetgeving hebben geanalyseerd en mijn vraag is Is die analyse inmiddels uitgevoerd en hebben de diensten in de analyse ook meegenomen wat de gevolgen zijn voor de erkenning van paren van gelijk geslacht uit andere lidstaten?

In uw brief verwijst u echter simpelweg naar het jaarverslag van de Commissie.